Už pred sto rokmi bojovali naši predkovia za osemhodinový pracovný čas a za dôstojný život a lepšie pracovné podmienky. Zákonník práce je zákon, ktorým štát zabezpečuje systém základných sociálnych práv zamestnancov.

560. Okrem toho znevýhodňuje pracujúcich, vytvára neistotu pre zamestnancov počas trvania pracovného pomeru, ale znižuje aj finančnú podporu pri strate zamestnania. Nová právna norma paradoxne vytvára destabilizáciu aj pre zamestnávateľov. Svoj nesúhlas s novelou zákonníka práce vyjadrujú odborári protestmi na námestiach. Minulý rok bol Európskym parlamentom vyhlásený rok boja proti chudobe.